Gospodine predsjedavajući, nisam se kanila javljati na ovu temu, međutim, nakon što sam pročitala usmeno pitanje i vidjela da je potpisano sedam zastupnika i to predstavnika različitih političkih grupacija, liberala, socijalista, zelenih, Ujedinjene europske ljevice i Europske pučke stranke, odlučila sam se javno očitovati o ovom pitanju. Kao prvo, budući da dolazim iz Hrvatske, osobno mi nije drago kad se Hrvatska ili netko iz Hrvatske opet spominje u negativnom kontekstu tek par mjeseci nakon pridruživanja Europskoj uniji. Kao drugo, budući da je gospodin Mates sam sebe doveo u ovu situaciju svojom izjavom, bilo bi dobro da on osobno što prije razjasni ovaj slučaj kako se ne bi stvorila šteta za imidž Hrvatske, ali nije mi namjera ovdje spekulirati o motivima njegove izjave. Kao treće, kompetentnost gospodina Matesa i njegove kvalifikacije nisu bile dovedene u pitanje, ali jest njegovo držanje tijekom saslušanja u Europskom parlamentu. I na kraju, svi znamo da imamo velikih problema i u Europskoj uniji, ali i u Hrvatskoj, kao što je nezaposlenost mladih, kao što je gospodarski rast, pa zato želim zaključiti da je potrebno da se ovo pitanje što prije razriješi. I na kraju, u interesu je svih nas da se poboljšaju odnosi među institucijama, mislim na Vijeće i na Parlament, posebno imajući u vidu osnaženje Parlamenta odnosno veće ovlasti nakon Lisabonskog sporazuma, da se ovo pitanje što prije riješi. Dakle, mislim na dignitet, mislim na kredibilitet, mislim na vjerodostojnost ovoga Parlamenta i zato očekujem da g. Mates sam osobno razriješi ovo pitanje.